Criza poate fi, însă, și o oportunitate de creștere economică și de schimbare, dacă există o strategie în acest sens.

Sectoarele culturale sunt o șansă pentru oameni, pentru comunități și pentru regiuni. Cazul Roșiei Montane, de exemplu, din România, care a generat proteste de amploare zilele acestea, are o însemnătate enormă pentru patrimoniul țării. Valorificarea patrimoniului acestei zone, prin încurajarea sectoarelor culturale și creative, poate aduce locuri de muncă pe termen lung, mult mai mult decât o exploatare care s ar putea să distrugă vieți din cauza cianurii.